Režim rodiny Assádovcov sa drží len vďaka vojenskej sile a opakujúce sa správy o potláčaní nespokojnosti občanov bojovými jednotkami svedčia o značnej nervozite vládnej moci.

Domáhať sa v takejto situácii humánneho správania či slobody prejavu a medzinárodných noriem bude, myslím si, veľmi zložité. Najmä preto, že sýrske vedenie iste vníma Európsku úniu skôr ako svojho nepriateľa. Diplomatická aktivita prichádzajúca z Moskvy či Pekingu by iste mohla byť účinnejšia, a preto, myslím si, v tomto ojedinelom prípade by väčšia kreativita európskej zahraničnej služby mohla priniesť želateľné ovocie, najmä pri dobrej spolupráci aj s niektorými našimi netradičnými partnermi.